Herzlichen Dank auch an unsere Kollegen Neuser und Wenta, die wirklich sehr viel Arbeit und Energie in diese Arbeit gesteckt haben. Trotzdem muss ich sagen, für uns Grüne ist es ganz klar Wir können diesen Konsens nicht mittragen. Zurzeit bestimmen die europäischen Innenminister unsere Außenpolitik. Sie machen aus der Entwicklungspolitik ein innenpolitisches Instrument. Die Kommission lässt die Mitgliedsstaaten gewähren, und der Auswärtige Dienst unterstützt sie hier sogar noch! Es geht in erster Linie um die Eigeninteressen der EU, um mehr auf Fluchtabwehr, mehr Geld für Militär, mehr Flexibilität auch bei der regionalen Schwerpunktsetzung dafür aber weniger für Armutsbekämpfung. Das findet sich eben in diesen Konsens wieder, und das können wir Grüne nicht mittragen. Für uns ist die Entwicklungspolitik ein Mittel, um eklatante Ungleichheit und Ungerechtigkeit auf dieser Welt zu entschärfen ein Mittel der Armutsbekämpfung. Es wurde gesagt Das steht auch so im Lissabon Vertrag, in Artikel 208. Dort steht eben nicht Migrationsmanagement und nicht Sicherheitspolitik. Die Verfechter des Konsenses haben es natürlich auch erwähnt, es steht im Text drin Armutsbekämpfung. Ja, sicher, es steht auch drin. Aber wir dürfen nicht vergessen, Rat und Kommission sind Meisterinnen in der Rhetorik. Gemeinsam mit ALDE, GUE NGL und EFDD haben wir einen Entschließungsantrag eingereicht, der den Konsens ablehnt und auch begründet warum. Ich rufe alle auf, denen Entwicklungspolitik tatsächlich ein Anliegen ist, morgen für diesen Entschließungsantrag zu stimmen.